Panie Przewodniczący!

Być może te sygnały, które dochodzą na Białoruś a na pewno dochodzą, bo dzisiaj można to wszystko przeczytać w internecie może nie działają na samego pana Łukaszenkę, ale ja wierzę, że jest grupa ludzi wokół pana prezydenta Łukaszenki, którzy wyrzucają pracowników z pracy za to, że

I będziemy konsekwentni w tym, żeby nie mogli przyjeżdżać na narty do Austrii, na wakacje na plaże w Hiszpanii. Mam nadzieję, że to wreszcie zadziała i że doprowadzimy do tego, że kiedyś na Białorusi odbędą się wreszcie demokratyczne wybory i że Białorusini sami zadecydują o swojej przyszłości.